Európa fiatalsága az a generáció, amelynek megadatott az a kiváltság, hogy szinte határok nélküli, békés kontinensen nőhet fel, amelyet a mobilitás és a többnyelvűség jellemez, s egyúttal széles kulturális és gazdasági lehetőségeket kínál. Annak érdekében, hogy az aktív állampolgári szerepet minél több fiatal felvállalja, szükség van stabil támogatási rendszerek kialakítására az ifjúságpolitikában. Igaz, hogy Svájc nem tagja az európai gazdasági térségnek, de az Európai Unióval szorosan együttműködik, és nemcsak az oktatás, a képzés és az ifjúság területén.

Svájc szolidáris és elkötelezett az Európai Unió kibővítése iránt, és szilárd gazdasági és politikai kapcsolatok kialakítására törekszik az új tagországokkal.